Pane předsedající, i já bych chtěl ocenit zprávu paní kolegyně Žitňanské a říci, že tomuto Parlamentu nepochybně sluší brojit proti formám diskriminace, proti vylučování či stigmatizaci určitých osob. Prevence a včasná intervence, to je jedno z témat, které paní kolegyně přednesla. Je tam řada nástrojů, o kterých tato zpráva uvažuje, já se k nim hlásím. Nepochybně přizpůsobení pracoviště, to je jedno z těch nejmenších opatření než daného pracovníka tzv.

Myslím si, že těch opatření je ještě celá řada, dále např.

Toto je důležité zejména pro naše starší spoluobčany a samozřejmě i pro občany, kteří mají problémy např. s psychickým zdravím. A v té další sadě nástrojů, které jsou uvedeny kapitolou Návrat do práce, já bych skutečně zdůraznil opětovné začleňování a individuální přístup ke každému zaměstnanci, který je tímto způsobem znevýhodněn.